Monsieur le Président, Madame la Commissaire, nous connaissons votre pugnacité et votre envie qu'à Cancún, enfin, l'Europe parle d'une seule voix. Je voudrais donc que vous puissiez nous donner votre sentiment sur deux sujets, deux actions qui figurent dans notre résolution qui va être votée demain. Je souhaiterais avoir votre sentiment public face à ces deux propositions avant le vote de demain.

Je pense que c'est un sujet important en matière financière pour permettre d'avancer plus vite et plus loin.